28. September bis 8. Oktober tagen, und der Klimaschutz steht im Prinzip ganz oben auf der Agenda. Der ICAO Rat, der sich letzte Woche traf, um eine Resolution zu Flugverkehr und Klimaschutz vorzubereiten, blieb aber leider erfolglos.

Diese sind bisher keinen anderen internationalen Reduktionszielen unterworfen, und das soll sich nunmehr ändern.

Für 2020 gehen wir davon aus, dass sie nochmals um 70 höher sein werden als 2005. Für 2050 kann man gar mit einer Steigerung zwischen 400 und 500 gegenüber 2005 rechnen. Die Maßnahmen der Europäischen Union gegen die Auswirkungen des Flugverkehrs auf das Klima stehen im Mittelpunkt, seit das Europäische Parlament und der Rat im Jahr 2008 beschlossen haben, die Emissionen des Flugverkehrs ab 2012 in das EU Emissionshandelssystem zu integrieren. Davon sind alle Flüge in die EU und aus der EU betroffen.

Sie alle müssen ihren Beitrag zum Klimaschutz im System des europäischen Emissionshandels leisten, es sei denn, die Heimatländer kennen vergleichbare Systeme, um die Emissionen aus dem internationalen Flugverkehr zu reduzieren. Die Position der EU für die kommenden Verhandlungen auf ICAO Ebene wurde vom Rat Anfang September folgendermaßen bestätigt Verabschiedung durch die ICAO eines Treibhausgas Reduktionsziels für den internationalen Flugverkehr von 10 bis 2020 gegenüber dem Stand von 2005 und Schaffung eines gemeinsamen Rahmens zur Unterstützung marktbasierter Maßnahmen zur Reduktion der Flugverkehrsemissionen durch die ICAO.

Die Forderung der USA nach einem mutual agreement also nach gegenseitiger Anerkennung von Klimaschutzmaßnahmen, ist unmittelbar gegen die Implementierung der europäischen Maßnahmen gerichtet. Wir werden aber nicht zulassen können, dass EU Gesetzgebung durch unsere Partner unterminiert wird, zumal wir überzeugt sind, dass diese Maßnahme, die ein Drittel der weltweiten Flugverkehrsemissionen umfassen wird, ein zentraler Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel ist. Wir können nicht akzeptieren, dass jene, die mehr gegen den Klimawandel tun wollen, die Erlaubnis derer brauchen, die weniger tun wollen. Es gibt kein Veto gegenüber der Klimaschutzgesetzgebung anderer Staaten. Es kann aber auch nicht sein, dass ernsthafte Klimaschutzmaßnahmen einen Wettbewerbsnachteil schaffen. Würden wir die EU Regeln nur auf europäische Airlines anwenden, wäre das eine Benachteiligung aufgrund der Nationalität, es würde den Kampf gegen den Klimawandel beeinträchtigen, und es wäre wirtschaftlich sinnlos.

Die Europäische Union muss und wird in den kommenden Verhandlungen standhaft bleiben. Es kann kein Ergebnis akzeptiert werden, das der EU Gesetzgebung von Rat und Europäischem Parlament entgegenstehen würde. Wir brauchen im Gegenteil ein gemeinsames Vorgehen und ein globales Reduktionsziel, um die Flugverkehrsemissionen nachhaltig und langfristig zu reduzieren.